Wciąż nie widać poprawy sytuacji w Syrii, a przeciągający się konflikt kosztował już życie ponad 150 tysięcy osób. Na stanowcze potępienie zasługują udokumentowane przypadki stosowania przez władze środków masowego rażenia w postaci broni chemicznej. Nie pierwszy raz podejmujemy debatę w sprawie Syrii stanowczo i konsekwentnie musimy bowiem domagać się ustąpienia skompromitowanego reżimu Baszara Assada. Niezwykle niepokojące stają się coraz powszechniejsze przypadki prześladowania chrześcijan. W samym tylko ubiegłym roku życie straciło przeszło 1200 przedstawicieli tej mniejszości. Finansowani przez organizacje terrorystyczne dżihadziści doprowadzili pod okiem władz do niemal całkowitego wyludnienia społeczności chrześcijańskich w Homs czy Aleppo. Po raz kolejny pragnę wyrazić głębokie potępienie dla działań syryjskiego reżimu oraz powtarzających się brutalnych aktów agresji wobec chrześcijan.

Liczę na zintensyfikowanie działań społeczności międzynarodowej dla powstrzymania dalszego rozlewu krwi. Zaangażowanie europejskiej dyplomacji na tym obszarze wydaje się kluczowe. Bliski Wschód usytuowany jest w sąsiedztwie Unii Europejskiej, a kraje udzielające wsparcia i schronienia obywatelom Syrii pozostają naszymi partnerami bądź, jak Turcja, sojusznikami. Zwracam się do Pani Wysokiej Przedstawiciel o dołożenie wszelkich starań na arenie międzynarodowej celem powstrzymania haniebnych przypadków dyskryminacji oraz doprowadzenia do pozytywnego rozwiązania tego pozbawionego uzasadnienia konfliktu. Wyrażam ubolewanie z powodu zabójstwa ojca van der Lugta, który w solidarności z mieszkańcami Homs zdecydował się pozostać w mieście.